Változatlanul nagyon nagyon nehéz így beszélni, hogy hatalmas hangzavar van még a teremben, hiszen a szavazáson ugye kivételesen itt vannak a képviselők, és ilyenkor mennek ki, én még kérném egy kis türelmét Elnök Asszonynak, hogy esetleg még várjunk egy pár percet, nagyon nehéz így beszélni, és a választóinkat is megsértjük azzal, hogy ilyen körülmények között